Monsieur le Président, mes premiers mots seront pour vous demander, Monsieur le Commissaire, de transmettre nos remerciements à la haute représentante pour la déclaration qu'elle vient de faire. Le Venezuela est un État puissant, avec un peuple valeureux et une immense culture, qui ne mérite pas la situation actuelle.

MmeZuber, personne ne dit que le gouvernement les fomente, mais il ne les condamne pas et il ne les poursuit pas!

Et la sécurité sans liberté, c'est la dictature.